I to edukacją mówiącą o tym, że plastik jest dobrodziejstwem, ale jednocześnie naszym przekleństwem.

I musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na wielokrotne użytkowanie toreb, niekoniecznie muszą być to torby plastikowe. Tam, gdzie plastik jest potrzebny, na pewno te torby nie zostaną zastąpione innymi torebkami, natomiast trzeba przyznać, że szczególnie jednorazowe torebki stanowią odpad, który niestety nie podlega w tak wielkiej ilości recyclingowi jak pozostałe plastiki. Dlatego musimy się zastanowić, w jaki sposób ograniczyć te plastiki. Ja mówię tak na pewno trzeba dość ostrożnie podejść do tego, bo nie można od razu, z dnia na dzień pewnych regulacji wprowadzić.

Bo ktoś, kto ma zapłacić za torebkę, nawet tę najcieńszą, zastanawia się, czy wydać te pieniądze, czy nie lepiej skorzystać z torebki wielokrotnego użytku.